forseti ég mæli hér eins og forseti gat um fyrir nefndaráliti menntamálanefndar um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla þetta frumvarp er eitt fjögurra frumvarpa um endurskipulagningu á menntakerfinu sem við höfum verið að ræða hér í dag hin frumvörpin varða leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla eins og fram kemur í nefndarálitinu þá komu fjölmargir

geta þess og það kemur fram í álitinu sjálfu að það var allgóð sátt meðal nefndarmanna um niðurstöðu þessa máls þrátt fyrir að auðvitað séu mismunandi áherslur varðandi einstaka þætti að þá náði nefndin saman og skilar sameiginlegu nefndaráliti

þessa frumvarps eru það kemur fram í nefndarálitinu sjálfu við ræddum í menntamálanefnd flesta þá þætti og meðal annars aukin menntunarskilyrði til starfsréttinda og þá sérstaklega hvað varðaði leikskólakennara tveir þriðju reglan svokallaða það er sú krafa að tveir þriðju hluta stöðugilda við kennslu umönnun og uppeldi barna í leikskólum skuli teljast til stöðugilda leikskólakennara voru rædd undanþáguheimildir frá þessari

eins og áður segir fór mikil umræða fram innan nefndarinnar um leikskólakennaramenntun og stöðu leikskólakennara og annars starfsfólks í leikskólum landsins enn fremur urðu nokkuð háværar umræður í þjóðfélaginu um auknar menntunarkröfur til að hljóta starfsheitið leikskólakennari og tengist sú umræða níundu grein frumvarpsins þar sem kveðið er á um lágmark tvo þriðju hluta stöðugilda við kennslu umönnun og uppeldi barna í hverjum leikskóla skuli teljast til stöðugilda leikskólakennara sem og í tuttugustu greinar frumvarpsins þar sem

veruleika í starfsmannamálum leikskólastigsins en samkvæmt upplýsingum á vef hagstofu íslands voru í desember síðastliðinn þrjátíu og tvö komma sex prósent allra starfsmanna sem sinntu uppeldi og menntun barna í leikskólum með leikskólapróf núll komma fjögur prósent starfsfólks við uppeldi og menntun höfðu lokið diplóma námi í leikskólakennarafræðum og sex komma fjögur prósent höfðu aðra uppeldismenntun töluverðar athugasemdir

grunnháskólanámi ekki séu heldur gerðar kröfur um meistarapróf í þessari starfsstétt í þeim nágrannalöndum sem við berum okkur saman við lýstu sveitarfélögin jafnframt yfir áhyggjum af neikvæðum áhrifum sem lenging námsins gæti haft á mönnun í leikskólum þar sem nú þegar ríkir mannekla

hóps sé lítið sem ekkert samkvæmt tuttugustu greinar frumvarpsins í máli fulltrúa kennarastéttarinnar hefur aftur á móti komið fram að með ákvæðum um auknar menntunarkröfur sé horft til framtíðar og mikilvægt sé að framtíðarsýn í skólastarfi verði mótuð og ekki sé réttlætanlegt að láta neikvæða umfjöllun hafa áhrif þar á varðandi níundu grein frumvarpsins og þá breytingu að ekki sé lengur gert ráð fyrir að allir starfsmenn sem koma að uppeldi og menntun innan leikskólans séu leikskólakennaramenntaðir heldur tveir þriðju starfsmanna vill nefndin árétta að ekki er hægt að skipta starfsfólki leikskóla í tvo hópa með þessum hætti tillögurnar taka til þess að fólk með mismunandi menntun og þekkingu nýtist vel í starfi innan leikskólans má þar nefna meðal annars þá sem lagt hafa stund á ýmiss konar listnám íþróttafræðinga sjúkraþjálfara félagsfræðinga og aðra sem lokið hafa uppeldisnámi með ofangreindri breytingu er annars vegar verið að viðurkenna mikilvægi einstaklinga með annars konar menntun en leikskólakennaramenntun í störfum innan leikskólanna í því sambandi ber að líta til önnur málsgrein sjöttu greinar frumvarps til laga um leikskóla þar sem ráðherra er veitt heimild til setningar reglugerða sem kveður á um leiðbeiningar og stjórnendahlutverk leikskólakennara gagnvart öðru starfsfólki hins vegar yrði með þessari breytingu sett í lög raunhæfari viðmið um hlutfall menntaðra leikskólakennara en verið hefur í lögum fram til þessa nefndin telur mikilvægt að ríki og sveitarfélög taki höndum saman og geri áætlun um hvernig ná megi þessum viðmiðunum um tvo þriðju hluta leikskólamenntaðra nú er hlutfallið einn þriðji að meðaltali yfir landið

þeim starfsöryggi sem starfa á leikskólum en hafa ekki leikskólakennaramenntun í tuttugustu greinar frumvarpsins er kveðið á um heimild til að lausráða eigi auglýsta leikskólakennarastöðu til eins árs í senn einstakling sem ekki er leikskólakennari hefði þetta í för með sér að starfsöryggi viðkomandi starfsmanns er mjög rýrt enda gerð krafa í elleftu greinar frumvarpsins um að auglýsa skuli öll störf leikskólakennara til að auka starfsöryggi þegar hóps sem oft hefur mikla þekkingu á störfum í leikskóla leggur nefndin til breytingar á frumvarpinu í þá átt að hafi tiltekið starf leikskólakennara verið auglýst í tvígang án þess að menntaður leikskólakennari hafi fengist

leggur nefndin því til breytingu á bráðabirgðaákvæði frumvarpsins herra forseti það er álit nefndarinnar að góð menntun sé ekki síður mikilvæg á leikskólastigi en öðrum stigum skólastarfs enn fremur sé mikilvægt að sambærilegar menntunarkröfur séu gerðar til leikskólakennara og grunnskólakennara með tilliti til samfellu í skólastarfi álítur nefndin því að möguleiki á flæði kennara milli aðliggjandi skólastiga samanber tuttugustu og fjórðu grein frumvarpsins sé mikilvæg nýjung í skólastarfi það gefi meðal annars færi á því að í yngstu bekkjum grunnskóla geti komið inn sjónarmið leikskólakennara í kennsluháttum

að ræða í fjórða tölulið annarri málsgrein fjórðu grein frumvarpsins sem kveður á um heimild þeirra sem lokið hafa fullgildu lokaprófi í listgrein tæknigrein eða verkgrein sem nýtist á grunnskólastigi til þess að nota starfsheitið grunnskólakennari ályktar nefndin að hér sé átt við ects einingar eða staðlaðar námseiningar samanber lög númer sextíu og þrjú tvö þúsund og sex um háskóla leggur nefndin til breytingu á áttundu greinar frumvarpsins til þess að taka af allan vafa sem kann að hafa verið uppi nefndin áréttar mikilvægi þess að samræmis sé gætt á milli allra skólastiga eftir því sem við á leggur nefndin til að samræmis verði gætt milli ákvæða níundi tólfta og sextándu grein frumvarpsins þar sem krafist er starfsheitis grunnskólakennari samanber fyrstu málsgrein tólftu greinar og starfsheitið framhaldsskólakennari samanber fyrstu málsgrein sextándu grein svo viðkomandi geti verið ráðinn til kennslu á þeim

tvö hundruð fjörutíu mínútur á viku telur nefndin rétt að undirstrika að hér er ekki eingöngu átt við háskólamenntaða sérfræðinga heldur sé grunnskólanum veitt svigrúm til þess að fá til sín sérfróða einstaklinga á ákveðnu sviði til dæmis í ákveðinni starfsgrein eða tómstundaiðju þannig getur einstaklingur með mikla reynslu af ákveðnu sviði fallið undir ákvæðið í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að þeir sem lokið hafa bakkalárprófi á sviði uppeldis og kennslugreina njóti forgangs umfram aðra til starfa í leikskólum og grunnskólum samanber þriðju og fjórða málslið tuttugasta og fjórðu grein er einnig kveðið á um að slíkan forgang hafi einstaklingur til starfa í framhaldsskóla hafi hann lokið starfsréttindaprófi eða háskólaprófi ásamt hundrað tuttugu stöðluðum námseiningum í viðkomandi kennslugrein telur nefndin rétt að ítreka að hér er einungis átt við forgang viðkomandi einstaklinga umfram þá sem ekki hafa starfsheitið leikskólakennari grunnskólakennari eða framhaldsskólakennari leggur nefndin til breytingu á frumvarpinu í samræmi við þetta töluverð umræða fór fram í nefndinni um hæfnisskilyrði stjórnenda leik grunn og framhaldsskóla nokkurs misræmis gætir á milli tíunda og þrettándu greinar frumvarpsins um ráðningu skólastjórnenda við leikskóla og grunnskóla og sautjándu grein frumvarpsins sem kveður á um ráðningu skólastjórnenda framhaldsskóla eins og ákvæðin í frumvarpinu eru nú eru gerðar meiri kröfur til skólastjórnenda í leikskóla og grunnskóla en stjórnenda framhaldsskóla gerð er krafa um viðbótarmenntun í stjórnun og kennslureynslu til þeirra sem sækja um starf leikskólastjóra og skólastjóra grunnskóla og auk starfsheitisins leikskólakennari eða grunnskólakennari eftir því sem við á í sautjándu grein er aftur á móti einungis gerð krafa um að viðkomandi hafi starfsheitið framhaldsskólakennari telur nefndin að samræma þurfi þær kröfur sem gera eigi til stjórnenda mismunandi skólastiga og leggur til breytingar á frumvarpinu þar um leggur nefndin jafnframt til aðrar smávægilegar breytingar á frumvarpinu sem einkum varða lagatæknileg atriði nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku skjali kolbrún halldórsdóttir og höskuldur þórhallsson háttvirtir þingmenn skrifa undir álit þetta með fyrirvara paul nikolov var fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtur þingmaður kjartan eggertsson háttvirtur þingmaður sat fundinn sem áheyrnarfulltrúi í stað jóns magnússonar háttvirts þingmanns og er hann samþykkur áliti þessu en aðrir sem undir álitið rita er sá sem hér stendur